Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la politique de cohésion, c'est l'âme des politiques de l'Union européenne, celle qui exprime l'effort de solidarité entre ses membres, sans lequel il n'existe pas de véritable Union.

Primo, pas de diminution des engagements budgétaires pour la politique de cohésion.

Secundo, il faut une architecture renouvelée de cette politique, adaptée aux nouvelles situations et aux nouveaux enjeux. La création des régions intermédiaires est essentielle pour cela. Elles doivent être éligibles à des aides mieux ciblées et mieux financées, pour que chaque région puisse rester au niveau de la moyenne européenne, quel que soit son handicap structurel, quel que soit son retard venant du passé, ou quelle que soit son exposition aux crises actuelles ou à celles qui sont à venir. C'est un objectif d'équilibre territorial à long terme que nous poursuivons avec ces objectifs de régions intermédiaires, pour éviter qu'un fossé ne se creuse entre des régions développées totalement saturées et des régions éloignées, en retard, et même menacées de désertification dans l'Europe de demain.

Dans la nouvelle politique de cohésion, en s'appuyant sur la dynamique des macrorégions, l'objectif 3 doit être comme le demande le rapport de Mme Sanchez Schmid largement renforcé.